Señor presidente, en primer lugar quiero expresar el agradecimiento a los diferentes ponentes alternativos que nos han ayudado a construir este informe que toma cuerpo fundamentalmente a partir de lo que ha sido la crisis existencial de la Unión Europea, lo que el propio Juncker denominó como una crisis existencial y que generó la propuesta de cinco escenarios sobre el futuro de Europa. Lo que el Parlamento hace, en definitiva, es recoger también las aportaciones de los primeros ministros y jefes de Estado que han comparecido a lo largo de los últimos dos años y tratar de ofrecer cuál es la propuesta, el escenario, en el que el Parlamento se siente mayoritariamente. El informe describe realmente todo un conjunto de circunstancias que nos obligan a este repensar Europa. En primer lugar, porque reconocemos serios problemas en la gobernanza económica de la unión monetaria porque reconocemos los graves efectos sociales que han producido las políticas económicas de austeridad, especialmente en los países del sur porque sabemos que el Brexit nos obliga a una reflexión sobre una Europa probablemente distinta a raíz de la retirada del Reino Unido porque se han producido importantes desavenencias entre los diferentes países, especialmente, por ejemplo, en el ámbito de las políticas migratorias porque nuevos problemas, como por ejemplo la seguridad interior y la seguridad exterior —derivadas, la primera de los problemas de los ataques terroristas, y la segunda de una vecindad muy conflictiva— nos obligan a una concepción nueva de la defensa europea porque se han producido muchas disfunciones en el funcionamiento de la Unión estos últimos años. De una manera o de otra, lo que venimos a decir es que Europa necesita configurar una hoja de ruta. Y lo que el informe ofrece son algunas reflexiones, ideas gruesas. La primera, por ejemplo el nacionalismo no es la solución. Todos somos demasiado pequeños en la Unión Europea para afrontar los grandes retos y este es un común denominador de prácticamente todos los primeros ministros que han comparecido aquí. Y, en ese sentido, yo diría que la apuesta del Parlamento Europeo es el quinto escenario del señor Juncker hacer más conjuntamente. Yo diría hacer mejor lo que solo podemos hacer juntos. Una segunda línea de reflexión, sin duda, es que la integración, una integración mejor, tiene que superar varios problemas que se han detectado como estructurales. Por ejemplo, la unanimidad para determinados temas fiscalidad, política exterior, etcétera el uso tímido de las cooperaciones reforzadas la tentación de muchos Estados de abusar del derecho a una Europa a la carta. Y así podríamos seguir con disfunciones que tienen que ser resueltas en los próximos meses. La Comisión debe recuperar iniciativa política, porque creemos que el Consejo Europeo ha recuperado demasiado desequilibrio de poder durante la crisis. Una Comisión más ágil, más política más poder al Parlamento, con derecho de iniciativa, con los Spitzenkandidaten como regla fundamental de conexión entre elecciones y presidencia de la propia Comisión

En definitiva, señorías, de lo que se trata es de establecer grandes líneas para una mejor integración, para hacer mejor lo que solo podemos hacer juntos.